áður en umræðan hefst vill forseti geta þess að samkomulag er á milli þingflokkanna um ræðutíma í umræðunni og er hann þessi ráðherra hefur tuttugu mínútur í framsögu sinni síðan fimm mínútur í lok umræðunnar þingflokkarnir hafa að öðru leyti fimmtán mínútur í fyrri umferð og tíu mínútur í síðari umferð